virðulegi forseti nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti og umsagnir í frumvarpinu er lagt til að gatnagerðargjald verði skilgreint sem skattur sem er almennt ætlað að standa undir gatnagerð sveitarfélaga í samræmi við áskilnað stjórnarskrár um gilda skattlagningarheimild er kveðið á um atriði sem lúta að skattskyldu skattstofni ákvörðun gjaldsins og gjalddaga gert er ráð fyrir að reglur um skattstofn gatnagerðargjalds verði einfaldaðar og innheimta þess verði bundin við þéttbýli þá er að finna heimildir til handa sveitarfélögum til að ákvarða álagningarhlutfall og beina almennum og sérstökum lækkunarheimildum innan þeirra marka sem frumvarpið gerir ráð fyrir í umsögnum sambands íslenskum sveitarfélaga og einstakra sveitarfélaga var óskað framlengingar á bráðabirgðaákvæði núgildandi laga um gatnagerðargjald númer sautján nítján hundruð níutíu og sex sem heimilar sveitarfélögum töku sérstaks gjalds svokallaðs b gatnagerðargjalds í tíu ár frá gildistöku þeirra vegna tiltekinna framkvæmda til stuðnings var vísað til þess að vegna fjárskorts hefði sumum sveitarfélögum ekki tekist að klára umræddar framkvæmdir og því væri nauðsynlegt að framlengja umræddan frest sem að óbreyttu rennur út um næstu áramót af hálfu nefndarinnar var fallist á þetta sjónarmið með hliðsjón af framangreindu leggur nefndin til þá breytingu að við bætist bráðabirgðaákvæði sem mælir fyrir um að heimild sveitarfélaga til töku gjaldsins verði framlengt til þriggja ára nauðsynlegt er að það ákvæði taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sjö en í gildistökuákvæði frumvarpsins er ráðgert að lögin taki gildi fyrsta júlí tvö þúsund og sjö þar sem heimild til töku b gatnagerðargjalds samkvæmt núgildandi lögum fellur úr gildi um áramót er þörf á sérstöku gildistökuákvæði sem mælir fyrir um heimild sveitarfélaga til töku b gatnagerðargjalds frá þeim tíma nefndin leggur jafnframt til nokkrar minni háttar breytingar á ákvæðum frumvarpsins fyrsta þá breytingu að ákvæði fyrstu málsgrein þriðju greinar og ákvæði eins málsl fimmtu málsgrein þriðju grein verði orðuð með skýrari hætti en nú er gert annað að nýjum málslið verði bætt við þriðja tölulið þriðju málsgrein fimm greinar sem mælir fyrir um að ef stækkun tiltekins íbúðarhúss eða eftir atvikum sameignar í fjölbýlishúsi fer umfram þá þrjátíu fermetra sem gjaldfellingar og lækkunarheimildir frumvarpsgreinarinnar taka til skuli gatnagerðargjald greiðast af því sem umfram er þriðji að orðalagi annað og þriðja máls annarri málsgrein sjöttu grein verði breytt í þeim tilgangi að gjalddagi gatnagerðargjalds sem til fellur þegar forsendur og

þannig skuli gjalddagi og eindagi fara eftir reglunni í annarri málsgrein sjöundu greinar ef breytt um notkun er háð samþykki byggingaryfirvalda en að öðrum kosti skuli gjalddagi vera þrjátíu dögum eftir að forsendur breyttust og eindagi einum mánuði síðar fjórða lagt er til að níundu grein frumvarpsins um endurgreiðslu gatnagerðargjalds vegna afturköllunar eða ógildingar á lóðaúthlutun eða skila á lóð skuli taka til hliðstæðra atvika í tengslum við samþykkt byggingarleyfis þó er gerður sá fyrirvari að í þeim tilvikum sé gjalddagi endurgreiðslu kominn undir því að byggingarleyfishafi hafi sannarlega krafist hennar að lokum vill nefndin taka fram til skýringar að með fermetrafjölda í skilningi frumvarpsins er átt við brúttófermetrafjölda gólfflatar við afgreiðslu málsins hefur athygli félagsmálanefndar verið vakin á því að hvorki er að finna í frumvarpinu ákvæði um skyldur sveitarfélaga til gatnagerðar né um eignarhald og viðhaldsskyldu á götu en mest hefur borið á slíkum ágreiningi á akureyri samanber svonefnt meðalteigsmál sem nú er til athugunar hjá umboðsmanni alþingis nefndin telur að eðlilegt sé að á þessum málum verði fremur tekið við væntanlega endurskoðun skipulags og byggingarlaga inni í lögum sem eingöngu varða álagningu og innheimtu gatnagerðargjalds nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með svonefndri breytingu sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir pétur h blöndal og magnús þór hafsteinsson skrifa undir álitið með fyrirvara háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir tekur undir sjónarmið einstakra sveitarfélaga um að álagning gatnagerðargjalds eigi að meginstefnu til að taka til dreifbýlis jafnt sem þéttbýlis háttvirtur þingmaður pétur h blöndal álítur að svigrúm sveitarfélaga samkvæmt frumvarpinu til að ákveða undanþágu frá gatnagerðargjaldi séu of rúmar háttvirtur þingmaður einar oddur kristjánsson og lúðvík bergvinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins ögmundur jónasson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og undir þetta nefndarálit rita dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara ellert b schram pétur h blöndal með